Gospodine predsjedniče, Haški sud trebao je procesuirati sve zločine koji su se dogodili u ratovima pri raspadu bivše Jugoslavije te donijeti svojevrstan pravorijek o ratnim zbivanjima na temelju kojega bi se pisala povijest i stvorili uvjeti za pomirenje i suživot u budućnosti.

Pošteda od progona nekih od glavnih arhitekata rata iz vrha Jugoslavenske narodne armije i obavještajnih službi bivše Jugoslavije, sramotno niske kazne za pokolj na Ovčari i oslobađajuća presuda zlotvoru Vojislavu Šešelju, sporost zbog koje je Milošević izbjegao ruci pravde, a optužnica Ratku Mladiću morala biti reducirana, zatim politizacija rada tužiteljstva samo su neki od razloga zašto ICTY na kraju priče ne može dobiti prolaznu ocjenu. ICTY nije raščistio nasljeđe rata te kažnjavanjem pravih zločinaca pokazao da se ratni zločin ne isplati. Naprotiv, on je dokaz da se međunarodno pravo često zloupotrebljava u političke svrhe i bojim se da je zasijao sjeme budućih netrpeljivosti. Gospođa Panayotova kaže da će sada doći do pomirenja i da će se povijest konačno staviti u mirovanje. A svi znate i sami da samo istina vodi pravdi, a pravda trajnom miru.